Magyarországon több százezer lakás áll üresen, amelyek hasznosításával a kormány és az önkormányzatok hatékony bérlakásprogramot indíthatnának el. Támogatom ezért, hogy az Európai Bizottság készítse el a szociális lakhatásra vonatkozó cselekvési programját, ösztönözze a kormányokat. Ez jelentősen segítheti a magyarországi rászorulókat is.

Őszintén remélem, hogy az Európai Unió szolidaritási alapja gyors segítséget nyújt az otthonukat elvesztett európai állampolgároknak, különösen az alacsony jövedelműeknek. Bízom abban, hogy az uniós segítség az európai szolidaritás fokmérőjévé válik.